În acest context salut și eu decizia Consiliului European privind deschiderea negocierilor de aderare cu această țară în iunie 2012. Consider că astfel vor fi încurajate reformele în toate statele din regiune, demonstrând că progresele interne sunt un element fundamental pentru reușita procesului de integrare europeană. Solicit totodată autorităților din Muntenegru să continue eforturile în special în domeniul justiției, în combaterea corupției și a crimei organizate.